umræðan farið víða í dag og fagna ég því því það er komin upp einstök staða ef litið er til vesturlanda að hér í þessu gamalgróna þessu gamalgróna lýðræðisríki voru kosningar almennar kosningar dæmdar ógildar það hefur verið velt hér upp mörgum hliðum á því í dag hverjum er um að kenna og hvers vegna þetta fór með þessum hætti og meira að segja hæstvirtur hæstarétti kennt um sem mér finnst alveg hreint með ólíkindum sérstaklega úr munni hæstvirtur innanríkisráðherra hæstiréttur talaði skýr hæstiréttur gaf þau skilaboð einfaldlega út í samfélagið skilaboðin eru þessi farið þið að lögum hæstiréttur er fyrst og fremst að vinna á þeim vettvangi hann er að meta það hvort lög séu brotin í landinu eða ekki hæstiréttur gaf enga aðra túlkun til greina en þá að landsmenn allir ættu að fara að lögum og framkvæmdarvaldið líka mig langar til að skjóta hér inn í úr því við erum í þessari umræðu minna á frumvarp það sem ég ásamt fleirum þingmönnum framsóknarflokksins og hreyfingarinnar höfum lagt hér fram í þinginu um lagaskrifstofu oft var þörf en nú er nauðsyn frú forseti oft var þörf en nú er nauðsyn að taka það til gagngerrar endurskoðunar hvernig staðið er hér að lagasetningu á íslandi þá er ég að vísa í að alþingi þarf að styrkja bæði fjárhagslega og faglega svo að við förum nú aðeins yfir þessa kosningu það var öllum mikil vonbrigði hvað kosningaþátttakan var dræm einungis þrjátíu og sex prósent þrjátíu og sex prósent kosningabærra manna í landinu kaus þrátt fyrir það að það var lagt í mikla kynningarherferð stjórnlagaþingið var búið að vera óskabarn þessarar ríkisstjórnar og hæstvirtur forsætisráðherra svo lengi sem yngstu og elstu menn muna því ráðherrann hefur nú setið í rúm þrjátíu ár á þingi samt var kosningaþátttakan þrjátíu og sex prósent sambærilegar kosningar þjóðaratkvæðagreiðslu um icesave fór hér fram ekki fyrir svo löngu síðan þá hvöttu hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra fólk til þess að sitja heima og nýta ekki þann lýðræðislega rétt sinn sem hver þegn hefur í lýðræðisþjóðfélagi skilaboðin voru þið kjósið ekki í þessum kosningum þetta er sjónarspil þá fór kosningaþátttakan upp fyrir sextíu og tvö prósent frú forseti þetta verðum við að skoða í ljósi þeirra orða sem féllu hér hjá forsætisráðherra eftir að úrslit þessa máls voru ljós þegar hún sagði að fólkið kallaði á stjórnlagaþing erum við ekki að kalla á eitthvað annað núna þegar ekki hefur endurreisnin hefur ekki tekist og atvinnulífið er hér enn þá á brauðfótum eins og þegar ríkisstjórnin tók við frú forseti það er framkvæmdarvaldið sem verður að taka næsta skref í þessu máli vangaveltur um hvað aðrir flokkar ætla að gera er tímaskekkja því framkvæmdarvaldið heldur að sjálfsögðu á málinu núna